Die Beseitigung der Vielzahl an bilateralen Investitionsabkommen zwischen den EU Mitgliedstaaten und China ist vernünftig.

Das heißt, es sollte hier gleiches Recht für alle Mitgliedstaaten gelten. Das wirtschaftliche Übergewicht der EU zurzeit noch und die damit verbundene gute Verhandlungsposition darf aber nicht zu Unachtsamkeit und zu Eile verführen.

Chinesische Investitionen ja, schön und gut, aber sicherlich nicht mit Sozial und Umweltdumping in Europa!